Doamnă președintă, a fost o discuție foarte interesantă. Voi încerca să răspund la câteva dintre chestiunile ridicate. În primul rând, îi întreb retoric, pentru că am deja aceste informații, pe cei din statele membre sau din anumite grupuri politice care se opun Biroului Procurorului European ce sume au recuperat prin anchetele proprii în țările lor din frauda cu fonduri europene? Au recuperat foarte mult? Au recuperat puțin? Poate că nu vor, într adevăr, să se amestece nimeni, nu doresc să vadă nimeni dacă au lucrat bine sau nu. Aceasta are legătură cu al doilea lucru pe care vreau să l spun, și care e foarte important banii europeni, banii cetățenilor noștri, sunt într un coș comun. Atâta timp cât sunt împreună într un singur coș, ei trebuie apărați de noi toți. Dacă într o țară lucrurile merg foarte bine și anchetele se finalizează și în alte țări nu, să știți că sunt furați și cetățenii țărilor în care lucrurile merg bine. Aș dori să dau acest răspuns în principal colegilor din Olanda care au invocat acest lucru, și anume faptul că ei fac bine anchetele acasă.

Numai că în alte țări nu se fac, iar banii se află în acest coș comun.

Cred că a fost așa, doar o luare de cuvânt din partea domnului Negrescu, ca să arate că ține la această independență, în timp ce la noi acasă, acum, în România, dimpotrivă, se votează invers în Parlament. Vreau să vă spun așa independența procurorilor europeni, atât a celora din statele membre, cât și a celora din biroul central, este asigurată în mod clar, de la bun început, în acest raport privind Biroul Procurorului European. Foarte pe scurt patru da, vrem să includem și infracțiunile privind TVA ul și, de asemenea, frauda cu fonduri europene în statele candidate și în alte state cărora le dăm bani. Trebuie să fim ambițioși ca să reducem frauda cu fonduri europene.